Okej, gre za moški obraz. Take podolgovate, valjaste oblike. ima rjave oči, dolg nos in pa polne ustnice. Zopet gre za moški obraz, majčkeno širši, bogate obrvi, rjave oči, velik nos in pa nasmejan. Gre za nasmejan obraz, z visokim čelom, modrimi očmi, dolg nos in pa širokim nasmehom na obrazu. Gre za gospoda z resnim izrazom, ima visoko čelo, rjave oči, dolg nos, deloma nasmejan. Gre za ženski obraz, ovalnate oblike, rjave oči, ima, svetel, svetel odtenek las. dolg nos in pa nasmeh na obrazu. Gre za moški obraz, gospod ima rjave lase, visoko čelo, polne obrvi, rjave oči in pa majčkeno brade. Gre za gospoda s svetlimi lasmi. Lasje mu pokrivajo celotno čelo, malce čez oči. ima rjave oči, dolg nos, nasmeh na obrazu in pa pegice. Gre za gospodično, temnejše polti, ima rjave oziroma zelo temne oči, mejkap, polne ustnice. Zopet obraz ženske, obraz, ovalnate oblike, visoko čelo, ima zelo tanke obrvi, rjave oči in pa, našminkane ustnice. Gre za obraz gospoda, temne polti, ima, rjave oči velik nos in pa zelo polna usta. Ima tudi majčkeno bradice in pa brk.